Señor Presidente, es precisamente en las situaciones de crisis en donde se ve la eficacia y la confianza en las instituciones. En este caso, han dejado mucho que desear. El Comisario ha dicho textualmente que las sospechas sobre los pepinos españoles no se han confirmado. No, señor Comisario lo que se ha confirmado es que las sospechas eran infundadas, irresponsables y sin datos objetivos lo que se ha confirmado es que hay veintitrés muertos y que se ha causado un daño enorme al sector hortofrutícola español. Y lo que se ha confirmado es que la Comisión tiene que hacer lo que no ha hecho hasta ahora, actuar con contundencia en varios frentes terminar con el brote evitar que a las sospechas infundadas se les den visos de credibilidad afectando de forma gravísima a un Estado miembro —en este caso España— tomando las medidas que sean necesarias para ello